Die notwendige und richtige Vertragsänderung und auch die institutionelle Debatte, die wir führen, zeigt, dass wir bereits nach gut einem Jahr Lissabon Vertrag mit dem heutigen Vertrag eigentlich die Herausforderungen, die uns die Welt stellt, nicht mehr lösen können.

Wenn wir heute argumentieren, dann drohen wir mit der Globalisierung, dann argumentieren wir, wir brauchen Europa, damit wir diese böse Globalisierung in den Griff kriegen eine negative Argumentation.

Das werden nicht die Amerikaner tun, das werden wir machen müssen.

Das werden wir mit unserer historischen Erfahrung machen müssen.

Dann wird es uns gelingen, dass wir auch auf nationaler Ebene wieder Akzeptanz gewinnen.